Elnök Asszony! Bár értékeljük az Európai Bizottság erőfeszítéseit az egységes szerzői jogi piac kialakítása érdekében, az Európai Unióban élő 50 millió nemzeti vagy nyelvi kisebbséghez tartozó polgár számára a jelenlegi rendeletmódosítás nem elegendő. Az audiovizuális médiaszolgáltatásról szóló irányelvet is hozzá kellene igazítani az állampolgárok igényeihez, a médiatartalmak szabad vételét nem akadályozhatják olyan kereskedelmi megállapodások, amelyek nincsenek tekintettel az egyes tagállamok nyelvi és kulturális sokszínűségére. A polgárok számára sértésként ér fel, amikor egy általuk megvásárolt médiaszolgáltatáshoz, adott esetben egy sportközvetítéshez való hozzáférést a szolgáltató korlátozza a területi geokódolás szerződéses kötelezettségére hivatkozva. Az a tény, hogy az uniós polgárok millióinak anyanyelve nem egyezik meg az országuk hivatalos nyelvével, nem foszthatja meg őket attól, hogy az általuk választott nyelven kövessenek egy nemzetközi sporteseményt, ha egyébként előfizetéssel rendelkeznek az adott műsorszolgáltatóra.